Przypomina mi Adama Michnika, legendarną postać polskiego podziemia, polskiej opozycji demokratycznej, walki o wolność, dziennikarza i polityka. Tak jak komunizm w Polsce wyłamał sobie zęby na Adamie Michniku i jego przyjaciołach, tak samo białoruski reżim połamie sobie zęby na Andrzeju Poczobucie. Dlatego apeluję o rozsądek do Mińska, do Aleksandra Łukaszenki i wszystkich jego współpracowników chcecie współpracy z Europą, przestańcie prześladować opozycję, w tym Polaków na Białorusi.